Mindannyian a párbeszéd szükségességéről beszélünk, amikor az EU n kívüli konfliktusok békés megoldására kerül szó. Ma is ezt kérjük, amikor a törökországi kurd kérdésről vitázunk. De vajon mi mindent megteszünk, hogy Európában a nemzeti kisebbségek igényeiről komoly vitát folytassunk? Hiteles e az Európai Unió nemzetközi partnerei szemében, amikor párbeszédre kéri őket a kisebbségi kérdésben, miközben saját területünkön a Bizottság nem érzi magát illetékesnek a kisebbségi jogsértések, az őshonos nemzeti kisebbségek igényeinek napirendre emelése terén? Azt gondolom, hogy a nemzeti kisebbségek problémái európai megoldást kívánnak, ezért az európai polgárság évének jegyében az európai intézményeknek is foglalkozniuk kell a kérdéssel. Minden uniós polgárt ugyanazon a jogok illetnek meg, nem csak akkor ha másik tagállamban telepednek le, hanem akkor is, ha szülőföldjükön szeretnék megélni uniós polgárságukat. Ha ezen a téren előrelépést érünk el, talán komolyan vesznek bennünket, mikor hasonló nemzetközi ügyekben hangsúlyozzuk a párbeszéd szükségességét. Ma országomban a nemzeti kisebbségemet diszkriminálják, nem engedik szimbólumaikat használni. Uniós országok vannak, ahol nem hogy nem beszélhetnek a kisebbségek nyelvükön, hanem megfosztják őket állampolgárságuktól is.